Voorzitter, ik wil graag beginnen met een paar cijfers, die waarschijnlijk de aanwezigen hier kunnen dromen, maar veel mensen hierbuiten niet.

Dat de grondstofprijzen de afgelopen tien jaar met 150 gestegen zijn, en dat met een economie die verslaafd is aan goedkope grondstoffen. Dit kost onze economie miljarden, nee honderden miljarden per jaar extra. Dus wat wij nodig hebben in Europa is een actieplan, een concreet actieplan om dit aan te pakken.

Want de analyse en de aanpak van de Commissie zijn heel goed.

Dat zit niet alleen in de inhoud van het verslag, dat zit ook in de structuur van het verslag, waarin we zes topprioriteiten in de Milieucommissie vastgesteld hebben.

Allereerst, Voorzitter, is het van groot belang dat wij samen met het bedrijfsleven tot een gezamenlijk actieplan komen om het bedrijfsleven, om Europa veel efficiënter met grondstoffen om te laten gaan. Gezamenlijk, want er moet infrastructuur worden aangepast, er moet regelgeving worden vereenvoudigd en aangepast, maar ook bedrijven moeten zich realiseren dat zij veel moeten doen om efficiënter te produceren.

Het moet makkelijker zijn om afval waar waardevolle grondstoffen in zitten, over de grens te verspreiden. Daaraan gekoppeld zit ook het fiscaal stimuleren van het gebruik van secundaire grondstoffen. Secundaire grondstoffen moeten uiteindelijk goedkoper zijn dan primaire, en daar is ook fiscale stimulering voor nodig. Derde topprioriteit, Voorzitter, is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling. Wij moeten alternatieven ontwikkelen, we moeten de recyclingindustrie helpen om nog verder te gaan met professionaliseren.

Die is nu alleen maar gericht op energie, maar we moeten er ook voor zorgen dat de grondstoffen die in de producten zitten gemakkelijker terug te winnen zijn en dat begint al bij het ontwerp.

op het gebied van landbouw, waar we veel efficiënter met water moeten omgaan, in de visserij, enzovoort. En de zesde topprioriteit is dat Europa duidelijke indicatoren moet ontwikkelen en, wat het Parlement betreft, gebaseerd op de footprint gedachte. Meten is weten en dat is essentieel. Voorzitter, naarmate ik langer aan dit onderwerp heb gewerkt, heb ik gemerkt dat dit niet vooral een milieuagenda is. Dit is een economische agenda. Wij moeten efficiënter met grondstoffen omgaan om onze economie in de toekomst overeind te houden.

Dat de Raad onvoldoende ambitie toont om echt dit actieplan voor elkaar te krijgen met heel Europa, om naar een veel efficiëntere omgang met grondstoffen te gaan.